Hvala lepa za besedo. Gospod Šarec, na začetku ste v svojem nagovoru rekli, da smo vam dali darilo in se posmehljivo do tega izrazili in najbrž bi bilo fajn, da bi se zamislili, kakšno darilo vi dajete vsak dan tem otrokom, ki hodijo v zasebne šole in njihovi starši bistveno dražje plačujejo osnovnošolsko šolanje, čeprav jim je po ustavi zagotovljeno, tako kot vsem drugim otrokom, enakopravnost, ki pa je niso deležni. Rekli ste tudi: "Kolikokrat bom še slišal očitke na moje prejšnje delo." Ampak v uvodnem nagovoru ste se precej ukvarjali s preteklim delom nekoga drugega, tako da tudi k vam nazaj kaj prileti, kar vi rečete, sicer ste za to dobili aplavz, ampak jaz vseeno ocenjujem, da ja bil vaš - to je moje mnenje seveda - vaš uvodni nagovor v marsičem, neprimeren za predsednika vlade, ampak kot rečeno, to je samo moje mnenje. V razpravi je bilo rečeno, da izenačujemo, da želimo izenačiti javne in zasebne šole. Tega ne želimo, ker se to tudi ne da. Vsake imajo svoje značilnosti in posebnosti, pač pa želimo izenačiti sofinanciranje javnega programa v javnih in zasebnih šolah, ker to zahteva ustava in tudi ustavno sodišče v svoji odločbi. Očitate nam, da zlorabljamo resen inštitut , kot je ustavna obtožba, da je nedopustna in tako naprej. Torej, ustava nam dopušča, da lahko vložimo ustavno tožbo v stodevetnajstem členu: "Predsednika vlade ali ministre lahko državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov, storjene pri opravljanju njihovih funkcij." Torej predlagam, da ne slišimo več, da ni dopustno in da je zloraba in tako naprej. To nam omogoča ustava in naredili smo to, kar nam omogoča ustava. Tudi se mi zdi malo pretirano, da nam, nas podučujete, da lahko vložimo interpelacijo, ali pa ne vem kaj, ja, vse vemo, kaj lahko naredimo in tokrat smo se odločili za to in to je naša legitimna pravica. Dobro, da obstaja Google, da ste lahko poguglali, kolikokrat je v kakšnih primerih in v katerih državah bila vložena podobna ustavna obtožba. Žal mi je, da se pri kakšnih drugih stvareh tako zelo ne zgledujete po, drugih državah, ampak samo v tem primeru. Inštitut ustavne obtožbe je resen inštitut in tudi mi to jemljemo resno. Kršenje človekovih pravic oziroma pravice do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja naših otrok, kar jim zagotavlja ustava, jemljemo zelo resno. Zato smo tudi, sprožili postopek, ki je pred nami. Mnogi ste rekli, da je stvar parlamenta, da to uredi. Ne, da parlamentarci, kot je povedal moj kolega Zvone Černač, tisti, ki imate večino ja, ker mi tudi, če imamo dober predlog, ga ne moremo izglasovati, ker imamo premalo glasov. V isti sapi ste pa vsi govorili, da boste počakali, da bo zdaj gospod minister Pikalo, ki ima pripravljene že štiri predloge, kako bo to uredil. Torej, če je to stvar na nas, na parlamentarcih, da uredimo, zakaj ne uredite, zakaj ne prinesete predloga zakona? A veste zakaj, zato, ker bo vse skupaj pokazalo samo na vašo nesposobnost. Glejte, v prejšnjem mandatu ste skušali to narediti, vlada je sprejela predlog zakona, v parlamentu ga potem ista koalicija, ki je sedaj, nekaj je še poslancev LMŠ-ja, prej je bilo pač nekaj več SMC-ja, in tega niste uspeli narediti in tudi zato smo skorajda mi krivi. Torej vaš predlog zakona, vladni, vlada Mira Cerarja ga je sprejela, tukaj ste ga imeli na mizi, barantali za odstotke gor in dol in na koncu tega niste sprejeli. Zame to kaže na vašo nesposobnost in jaz se opravičujem, ampak ne vem, kako boste v tem mandatu uredili. Glejte, minister ima štiri variante, jaz vam povem, da jih boste na koncu imeli osem, ker bo še vsak nekaj dodal, ne, in na koncu verjetno spet ne boste ničesar sprejeli, tako kot je bilo v prejšnjem mandatu. Zato zato mi vlagamo ustavno obtožbo in zato smo vam tudi prinesli predlog zakona, ki je urejal stvari tako, kot je ustavno sodišče reklo. Tisti, ki govorite, da nismo uredil celostno - zakonodajno-pravna služba je jasno povedala, da se problem ureja. Zdaj, kaj bi pa vi še v zvezi z zasebnimi šolami radi urejali? Ni problem, uredite, ampak k temu nas zavezuje, ustavna odločba, vse ostale spremembe se pa lahko še kadarkoli naredijo. Saj težav ne bi imeli, če leta šestindevetdeset ne bi spremenili zakona, ker gospod Šarec je celo prišel do Demosa, ne. Takrat Demosova vlada je sprejela, da sploh imamo v Sloveniji zasebne šole in so bile financirane stoodstotno. Javni program, država je dala koncesijo tem šolam, so izvajale javni program in ta je bil financiran stoodstotno, do Drnovškove vlade leta šestindevetdeset, ko je to spremenila, in od takrat imamo problem, ampak dokler ni bilo ustavne, odločbe, tega problema pač nismo reševali, ne. Ker ko ste nam nekateri očitali, zakaj Janševa vlada ni naredila ne vem kaj. Glejte, kolegica je naštela nekaj ustavnih obtožb, ki jih Janševa vlada ni uresničila. Mene so učili, da se zgleduje po boljših, a ne, saj vi ste boljši, boste pa to naredili, a ne, tako kot je treba. Poleg tega, kolegica pravi: "Imamo, imate visoko podporo vlade, ankete, kažejo super." Ne vem, kakšno podporo vse. Kaj ima to zveze z vsem skupaj? Rekli ste celo, da smo ustavno obtožbo vložili zato, ker nas je strah, ker imate tako dobre dobro podporo. Halo, mi smo to vložili enaindvajsetega decembra, takrat ni bilo nobenih anket, kjer bi LMŠ celo prehitela SDS, ne. No, zdaj je spet padla malo nazaj, ker so videli, da sedem odstotnih točk je pa le malo prehudo, da se, vsi temu smejejo, ampak kakorkoli, ne. Očitno je, da se pač približujejo evropske volitve in po novem letu očitno je agenda, da se pač poskrbi za to, da bo kdo dobil nekaj več glasov, kot bi jih mogoče sicer, a ne. Skratka, ustavna odločba, ustavna, obtožba je pač inštitut, ki je na voljo opoziciji ali pa komurkoli, zdaj, a je to, a so jih v drugih državah vložili ali niso, je nepomembno. Ustava nam to omogoča, nam to dovoljuje in mi lahko to naredimo. In predlagam, no, da da nas nehate zmerjati, hinavska pretveza, da nismo iskreni, da ne želimo urediti, da se gremo politični boj in populizem. Torej mi iskreno želimo urediti, to področje in stoprocentno sofinancirati, javno veljavni program v zasebnih šolah.